Wer sind die Leidtragenden? Vor allem die kleinen und mittelständischen Unternehmen, vor allem die ehrlichen Steuerzahler. Wir müssen deshalb von europäischer Seite aus Druck machen auf die Mitgliedstaaten.